virðulegur forseti góðir landsmenn hér á alþingi sitja fulltrúar margvíslegra sjónarmiða í stjórnmálum til einföldunar er gjarnan vísað til hægri og vinstri og alls þess á milli til stjórnar og stjórnarandstöðu fréttir úr þessum sal eru oftar en ekki af átökum milli stjórnar og stjórnarandstöðu og beinlínis orðaðar þannig af átökum milli stjórnar og stjórnarandstöðu höfum hins vegar í huga að á bak við þessa einföldun liggur raunverulegur skoðanaágreiningur sem að mínu mati fær ekki nægilegt rými í sviðsljósi þingsins í umræðunni um störf þingsins bæði í þessum sal sem og utan þings er ansi oft farið niðrandi orðum um svokölluð átök sem eiga sér stað í þingsal þetta lið kemur sér aldrei saman um eitt eða neitt heyrist gjarnan en þá gleyma menn hlutverki kjörinna fulltrúa háttvirtir þingmenn eru ekki kjörnir til setu í þessum sal til að ná samstöðu um hvaðeina þeir eru ekki kjörnir til að láta grundvallarskoðanir sínar fyrir róða af því að þeir kunni ekki við að rjúfa einhverja fyrir fram skilgreinda samstöðu þeir eru ekki kjörnir til þess að leggjast marflatir fyrir annarra manna gæluverkefnum sem þeir eru mjög á móti bara af því að það eru einhver hátíðahöld í bænum og alþingismenn eiga ekki að gera það að sérstöku markmiði með setu sinni hér að skapa þægilega stemningu í þinginu menn eru kjörnir til þátttöku í löggjafarstarfinu vegna þeirra skoðana sem þeir aðhyllast að minnsta kosti vegna þeirrar hugsjóna sem þeir hafa lýst sig fylgjandi fyrir þeim eiga menn berjast engri hugmynd er greiði gerður með því hún sé ekki rædd af kappi flestar hugmyndir batna við það að tekist sé um þær vilji menn hafa í landinu lög er eðlilegt að tekist sé á um hvernig þau eru alþingi er fyrirtaksvettvangur fyrir slík átök í raun er enginn staður betri á alþingi gefst mönnum kostur á að takast á um skoðanir til dæmis um það hvort það eigi að nota hið takmarkaða skattfé almennings í þetta eða hitt um það hvort æskilegt sé að ríkið reki fyrirtæki en banni öðrum það um það hvort náttúran eigi að njóta vafans eða maðurinn svo dæmi séu nefnd um mál sem liggja fyrir þessu þingi og jafnan á öllum þingum þessi missiri málþófið sem landsmenn urðu vitni að undir lok síðasta þings á hins vegar ekkert skylt við málefnaleg átök sem þessi

undir í atkvæðagreiðslu það má ekki misskilja mig svo að ég telji ekki að málþóf geti verið skiljanleg aðgerð um tíma en hana má ekki ofnota

en er svo hræðilegt að verða undir með sitt mál í atkvæðagreiðslu í þinginu að mínu mati er hryllingurinn við það nokkuð ofmetinn en ávinningurinn fyrir málstað þingmannsins vanmetinn eins og forseti íslands benti á við þingsetningu í dag í athyglisverðri ræðu um stjórnarskrármál koma háttvirtir þingmenn og fara

um umhverfismál til dæmis um það hvort alþingi eigi sjálfkrafa og umræðulaust að innleiða reglur e s b stimplaðar í ráðuneytum um umhverfisvernd sem eiga ekkert erindi við íslenska náttúru

en svona mál og önnur sem þingið fær til umfjöllunar í vetur þarf að leiða til lykta með atkvæðagreiðslu færa til bókar afstöðu manna virðulegur forseti góðir landsmenn það eru ekki átökin á alþingi sem þjóðin þarf að óttast heldur lognmollan sem í raun ríkir ef samstaða um mikilvæg mál á að byggjast á afslætti allra á sínum hugsjónum